A jelentés előremutató részét már többen kiemelték előttem. Végre egy olyan jelentés, ami összefogja a különböző emberi jogi kérdéseket, anélkül, hogy valamelyik területet kiemelné a másik kárára.

A jelentés alapja az Alapjogi Charta.

A Charta betartatása és betartása csak akkor lehet sikeres, ha az európai társadalom felismeri, hogy minden ember egyenlő, és azt is, hogy egyenlő bánásmóddal lehet csak ezt elérni. Ha bárki bármilyen szempontból, önhibáján kívül hátrányba kerül, akkor megfelelő segítséggel, arányos mértékben segíteni kell neki, hogy azonos értékű emberré váljon, azonos értékű állampolgár legyen. Az ehhez vezető út nagyon nehéz, és lassú munkával érhető el.